În ultimii ani, am asistat la numeroase proteste ale lucrătorilor din diferite regiuni ale Uniunii Europene la anunțul privind delocalizarea activității unor societăți comerciale în afara Europei, lucru care determină automat creșterea șomajului în regiunile respective. Pentru a preîntâmpina asemenea evenimente în viitor, Europa are nevoie de o strategie prin care să atragă noi investitori străini și locali, să încurajeze proiectele de investiții transfrontaliere, precum și dezvoltarea în continuare a rețelelor trans europene, care vor avea ca efect o mai bună mobilitate a lucrătorilor, a studenților și a cercetătorilor. Nu în ultimul rând, este nevoie de o promovare mai bună a parteneriatelor public private, sprijinirea lucrătorilor liber profesioniști, având în vedere numărul și varietatea de oportunități noi, precum și sprijinirea IMM urilor pentru un acces mai facil la investiții, mai ales la investiții pe termen lung și durabile.